Zatrzymanie Alai Abdela Fataha, egipskiego blogera i działacza politycznego, stanowi alarmujący przykład łamania praw człowieka w Egipcie, już po zakończeniu rządów Mubaraka. Alaa Abdel Fatah odegrał ważną rolę jako bloger reporter, opisujący w obiektywny sposób wydarzenia, które miały miejsce w czasie rewolucji. 30 października Fatah został wezwany przez prokuratora wojskowego, który postawił mu zarzut podżegania i agresji wobec funkcjonariuszy wojskowych podczas starć 9 października w Kairze. Jako cywil Fatah odmówił poddania się postępowaniu prowadzonemu przez trybunał wojskowy, dlatego został aresztowany. Przypadek Fataha nie jest odosobniony. Prawa uchwalone w czasie stanu wyjątkowego w Egipcie dają tymczasowemu rządowi narzędzie do zatrzymywania blogerów, dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Od marca tego roku trybunały wojskowe osądziły ponad 12 tys.

W kluczowym momencie przemian demokratycznych w Egipcie zdecydowanie wspieramy rozwój państwa oparty na zasadach demokracji i poszanowaniu praw jego obywateli swobody wypowiedzi, zrzeszania się, wyznania czy przekonań. Prawa te jednak muszą być przestrzegane także przez egipski rząd tymczasowy.